nach der Verlesung hier nach der Bekanntgabe auf der Homepage des Parlaments veröffentlicht und können auch eingesehen werden. Änderungsantrag 19 ist abgelehnt.

38